Számunkra Svédország egyet jelent Európával. A jólét, a biztonság és a szabadság hazája az az ország, ahol a gazdasági és klímaváltozási gondok mellett ugyanolyan fontos az emberi jogok és a szabadságjogok kérdése is.

2009. június 30 án olyan nyelvtörvényt fogadott el, amely szerint önök is, ha az illető ország fővárosának a nevét nem az ország hivatalos nyelvén mondják ki, hogy Bratislava, hanem azt mondják németül, hogy Presburg vagy magyarul, hogy Pozsony, akkor akár 5000 eurós büntetést is fizethetnek. A nyelvtörvény módosító indoklása egy ponton kimondja, hogy az államnyelv védelme bizonyos esetekben felülírhatja a szólásszabadság és a magánélet szabadságát. Az az Európai Unió, amely befogad egy ilyen törvényt, immár nem a szabadság Európája.